Es una tierra que ha mostrado muchas veces su solidaridad y que sabrá apreciar la que hoy le manifestamos desde el Parlamento Europeo.

Hoy sabemos que no solamente el alma, sino el corazón y los músculos de Europa, porque, sin la igualdad de oportunidades, que mejora las oportunidades de todos los niños y de todos los jóvenes europeos, sin la cohesión social que proporciona la educación, sin la capacidad de competir que aporta el conocimiento